Voorzitter, als ik kijk naar het verhaal dat hier voor ons ligt, denk ik dat we moeten nadenken over het vertrouwen bij de burger, maar ook het vertrouwen bij het bedrijfsleven.

De Commissievoorstellen bieden geen oplossing, maar veroorzaken helaas nieuwe, enorme problemen. Met mevrouw Sommer veroordeel ik het volledig ontbreken van een effectbeoordeling, vooral omdat de regels in dit voorstel aanzienlijke schade zullen toebrengen aan de innovatie en het concurrentievermogen van de Europese industrie.

Transparantie kan ook na afronding ten tijde van het wetenschappelijk conceptadvies van EFSA worden gegeven.